Ich möchte mich auf den Kern der Diskussion konzentrieren.

Die Hoffnung war, dass damit auch eine neue Stabilitätszone in einer seit Jahrzehnten unruhigen Region entstehen könnte. Gerade für Europa wäre das ganz wesentlich. Die Europäische Union spielt ja auch eine wesentliche Rolle beim Zustandekommen des Vertrags, und es liegt im Interesse der Union und ihrer Mitgliedstaaten, dass der Prozess nicht ins Stocken gerät. Die iranische Seite hat bisher alle ihre Verpflichtungen ernst genommen. Alle internationalen Kontrollen haben das bisher bestätigt zwölfmal hintereinander. Warum der Prozess nicht wirklich vorankommt und immer mehr Unternehmen zögern, sich wirtschaftlich zu engagieren, das hängt vor allem daran, dass sich die USA unter Trumps Einfluss vom Multilateralismus verabschiedet haben. Der US amerikanische Unilateralismus stellt eine große Herausforderung dar, nicht nur in der Iranfrage. Daher müssen wir zu unseren Vereinbarungen stehen, ohne Wenn und Aber.